Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że wysiłek zasypania dziury budżetowej, która powstaje po wyjściu Wielkiej Brytanii, rzeczywiście jest istotny i zasługuje na szacunek. Przy tej okazji warto jednak zwrócić uwagę na wysiłki podjęte w celu zreformowania tego całego zasobu dochodów, z jakich korzysta Unia Europejska. Na co zwracam uwagę? Przede wszystkim na zalecenie utrzymania obecnych zasobów własnych oraz stopniowe wprowadzanie nowych zasobów, które mogłyby się opierać na trzech kompletnie nowych elementach przede wszystkim na wpływach z VAT u w zmienionej formie, części dochodów z opodatkowania osób prawnych, rencie menniczej, czyli dochodach uzyskanych z banku centralnego pochodzących przede wszystkim z emisji pieniądza, ale także na podatku od transakcji finansowych, opodatkowaniu sektora cyfrowego lub podatkach środowiskowych. Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi, że zasoby własne, czyli te 80 składające się z dwóch elementów podstawowych, są kluczowe i za to należy się szacunek tym, którzy opracowali niniejszy dokument.